Het is daarbij zeker fout om de oorzaak enkel bij sociale achterstelling te leggen.

Samen moeten wij strijden voor de gelijkheid van man en vrouw, de rechten van homokoppels en andere verlichtingswaarden.

Cipiers, gezondheidswerkers en anderen delen hun ervaringen via dat netwerk.

Die medewerkers kunnen dan de informatie doorgeven aan de politiediensten.